tekið undir ýmislegt af því sem hann sagði ég held ekki að maður eigi að vera með eða á móti þessu samstarfi ég held að maður eigi bara að taka þátt í því það eru kostir og gallar við skrifræðið í brussel það eru kostir og gallar við evrópuþingið það eru kostir og gallar við ráðherranefndina en þegar háttvirtur þingmaður spyr um danmörku og það með hvaða hætti þeir takast á við sín viðfangsefni í dag sem sannarlega er líka fjármálakreppan í heiminum og það segir okkur auðvitað til um hvers konar erfiðleikar það eru að gamalgróin viðskipta og fjármálaþjóð eins og danaveldi sjálft sem lengi voru nú nýlenduherrar okkar að þeir séu í þeim erfiðleikum sem þeir eru nú eru það er auðvitað þannig þar ræða menn það nú mjög ákaflega og það er skoðun forsætisráðherra danmerkur sem er sömu stjórnmálaskoðunar og í systurflokki háttvirts þingmanns í danmörku að það valdi þeim nú verulegum erfiðleikum að hafa hafnað upptöku evrunnar á sínum tíma og þó þeir hafi næstum því farið alla leiðina og ákveðið að tengja dönsku krónuna með tvö og hálft prósent vikmörkum við evruna þá sé það að reynast þeim mjög erfitt núna og hvaða sögu segir það ekki um þá fráleitu ákvörðun okkar þrjú hundruð þúsund manna þjóðar að reyna að halda hér á floti í atlantshafinu minnstu gjaldmynt í heiminum þegar danir ræða það nú í alvöru að þeir hefðu þurft að vera með evruna að vopni í þeim erfiðleikum sem þeir eru að fást við í núna ef þeir þyrftu á því að halda hversu mjög hefðum við ekki þurft á hinu sama að halda